Vzhľadom na to, že všetci máme záujem nielen na čo najlepšom fungovaní inštitúcií Európskej únie, ale aj na transparentnom a čestnom kreovaní a fungovaní expertných a poradných orgánov, uvítali by sme väčšiu otvorenosť zo strany Európskej komisie pri uplatňovaní mechanizmu výberu odborníkov do expertných skupín Európskej komisie. Bol tu pred chvíľou uvedený príklad Agentúry pre liečivá, kde zoznam expertov skutočne vyvoláva isté pochybnosti o nezávislom poskytovaní odborného poradenstva. Preto by sme sa mali, vážený pán komisár, spoločne usilovať o to, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o odbornosti, vyváženosti a nezávislosti našich poradných orgánov.